es gäbe kein Problem, der Markt würde sich verbessern, man müsse nur Geduld haben.

ist! Die Kommission hat auch gestern nicht sagen können, wofür zusätzliche Mittel jetzt ausgegeben werden sollen. Sie spricht von Umstrukturierung. Das hieß aber in den letzten Jahren immer nur weniger Milchbauern.

Insofern haben wir große Zweifel daran, dass die Kommission jetzt ernsthaft bemüht sein wird, die Krise zu lösen.

Wir haben als Parlament lange dafür gekämpft, dass wir mehr Rechte bekommen gerade im Agrarbereich! Das Erste, was wir jetzt tun, kurz bevor wir den Lissabon Vertrag haben, ist, dass wir diese Rechte wieder abgeben.

sein! Das erscheint mir als neuem Abgeordneten etwas ungewöhnlich.

Kauf. Aber wir können keine Verantwortung abgeben, sondern wir sind als Parlamentarier gefordert.